Wie werden sie in die Lage versetzt, dass sie jetzt überhaupt diese Arbeit leisten können, bevor die neue Verordnung in Kraft tritt?